Señor presidente, yo me quiero sumar a lo manifestado ya sobre esta cuestión por los compañeros de mi grupo político, pero también de otros grupos —GUE NGL, Renew y Verts ALE—, y me ha llamado la atención que el portavoz del Grupo popular —que ha hablado en primer lugar— hablara, en esta cuestión, de protección de las fronteras, porque creo que es un mal uso del lenguaje hablar de proteger una frontera cuando se está hablando de procesar las peticiones de asilo de personas que se encuentran en una situación humanitaria desesperada. En este caso, se habla, en todo caso, de una gestión de la frontera, pero no de protección de la frontera, porque no se está invadiendo ningún país las fronteras se protegen en caso de agresión militar. Y, por desgracia, este lenguaje, que predomina incluso en miembros del Grupo popular de esta Cámara, tiene también su origen en el lenguaje que emana a veces del Consejo y de la Comisión. Señor comisario, cuando ustedes hablan de presión migratoria excesiva, están utilizando un lenguaje militar o cuando el Consejo habla de reparto de la carga —de burden sharing está también hablando en términos negativos de seres humanos.